Ivanuša, ja, hvala za popravek. Glejte, saj, ko to poslušam, vse te replike, pa sem pa ta, imam da je Levica vložila amandma, samo toliko, da lahko danes razpravlja. Imam tak občutek. Drugega, drugega razloga jaz danes nisem videl, pa koliko sem slišal iz ust koalicije, da pač tudi ta amandma ni realen tako, da očitno gre samo za to. Sem pa se vseeno oglasil, ker smatram, da da ne bodo samo oni govorili, da še mi kaj povedali, ne. da z ust, Levice, uvodoma sem slišal, da pač, da kakšna je ta koalicija, kaj je podpisala, seveda ta njihov sporazum, kako se tega zdaj najbolj ne drži ali se drži. To je zdaj sicer stvar, same, pogodbe, pa med njimi, ne vem, da glih to o tem tu razpravljajo. V glavnem, toliko o tem. Poglej, kaj se tiče odbora za delo in družino, ke sem zadnjič bil, na odbor, sem šel, pa sem vseeno, se udeležil odbora, pa sem tudi, nekaj razpravljal tam glede tega, tudi so povedali, delovne ukinitve delovne aktivnosti, ne. Tam je bilo, to je en od ukrepov, ki je ki bo zmanjšan seveda, če bo sprejet, celo prekinjena ta seja odbora, šestnajst milijonov evrov, ne. Za kaj tu gre, ne, delovna aktivnost, Bil sem popravljen celo, gre za, gre za denarno socialno pomoč, ne. Prej je bila koliko vem, smo jo uzakonili tristo dvaindevetdeset cela petinsedemdeset, zdaj je, s popravkom dva cela osemindvajset, ne, in kaj se dogaja? dodatek za delovno aktivnost je pač bil zlorabljen. Vidimo, da je to dosti zlorab. Ti ljudje, ki dobijo po štiristo dva evra, zdaj po novem, so tudi zlorabljali ali pa naj, ne vem, to je težko določiti, so pa večini, so si pač preko društev in tako dalje, uredili, potrdili in potem so bili deležni še dodatnih sredstev in potem, en človek pride na navadni ljudje ne vejo, za kaj se gre. Šeststo sedem evrov dobi en človek, ki v bistvu dobi neko potrdilo, bi lahko rekli, na na spoznavanje ali na na poznanstvo, in potem je ta sociala, bi rekel, posmeh v tistemu, ki dela za petsto osemdeset evrov, še na ormoškem koncu mora država dodati, da lahko dobi šeststo petdeset minimalne plače, posmeh tistim upokojence, ki dobijo dvesto štirideset evrov, govorim bolj o kmečkih pokojninah, ki so tudi prispevale v blagajne vsa ta leta, posmeh, vsem tistim, ki pač se enostavno ne znajdejo. To je zloraba tega, dodatka za delovno Danes imamo govora o tem, da se to enkrat na leto usklajuje, tu je prihranek šest milijonov, jaz ne vem, kje taka razprava okrog tega, glavnem, prav je, da je država začela delati red, ne pa varčevati, tako smo danes to slišali, varčevati. Gospod Kordiš je rekel, triinštirideset milijonov bomo pa podarili vojski. Ja, saj se ja nič v tej državi nič ne podarja. Vse se da zakonsko, podaril še nihče ni. Deset milijonov, deset let je bila vojska podhranjena in prav je, da se, da, če hočemo imeti to državo, kdo nas bo pa branil, jaz se bojim, da vas z Levice bo bolj malo, ko, bo treba za orožje prijeti. Vojsko rabimo in jo tudi moramo imeti opremljeno, sodobno. Ne. Če ne bi imel Maduro vojske, več ga ne bi bilo tam, bi že ga Venezueli odpihnilo, ampak tako je to. To sem hotel povedati, delovni trg je čisto razvrednoten, ne. Sociala, sociala recimo v Avstriji tisoč dvesto evrov dobi človek socialno pomoč, denarno socialno pomoč, vendar gre trikrat delat. Tisti, ki mu dodeli, pove, enkrat delat k temu kmetu, drugič delati ker tretjemu delavcu in tretjič tam. Ko tretjič odkloni delo, socialne pomoči več v Avstriji ni, vsaj ne za tistega, ki to odkloni ali pa, na neki način, pač enostavno se ne odzava, odziva. Seveda, tu govorimo, tu govorimo, mladi nam nočejo delati, saj ne, kdo bo pa delal, saj ni nor. Za šeststo evrov, če jih dobi tako od države, pa še malo kaj pofuša, kakšen vikend, pa je že na daleč nad tistim, kaj je v povprečju povprečna slovenska plača. Kdo, ta gospod, državni sekretar, je dobro povedal. Se pravi, v krizi smo imeli šestdeset tisoč prejemnikov, danes, ko pa je konjunktura, ko je ob gospodarska pa imamo devetdeset tisoč, nekaj čez devetdeset tisoč. Ja, kam smo pa prišli? Saj nihče več noče v naši državi delati. Za mene je to sramota. Dobro, da je povedala gospa Žnidaričeva, jaz sem prej v stališču govoril o tridesetih, točno jih je štiriintrideset. Saj mi, opozicija, ne ne moremo najti podatkov točno, kje so, tako da, to je to. Kaj se tiče, gospod Kordiš vedno govori, gospa, žena samohranilka. Ja, okej, ampak verjamem, sem tudi na odboru povedal, da za to žensko, ki bo to, če bi ostalo samo pri ženskah samohranilkah, verjamem, da se to ne bi, da se to ne bi, ukrep, ki bi se, krčil. V glavnem, bi po mojem tako ostalo. Ampak ker je bilo zlorab, ker je žal pomanjkljiv nadzor, se to dogaja. In, verjamem, tudi sem povedal, da je možno, da bo sigurno center za socialno delo nadomestni, ukrep ali pa transfer, da bo tej ženski, ki je prikrajšana v tem dodatku, da bo dobila neki drugi transfer, sem prepričan, da je to absolutno možno. Na morem še enkrat povedati, na odboru sem Levico pozval, pač tudi danes jih pozivam, naj mi postrežejo s podatki, koliko članov Levice ima firme, podjetja, espeje, koliko zaposlujejo in koliko prispevajo v to našo veliko slovensko blagajno, da lahko tako vehementno vedno odločajo, koliko bo kdo kaj dobil. To bi bil strašno vesel, če bi jaz te podatek dobil, ne. Gospodu Ciglerju bi povedal tako, ne dviguje zaradi prevelike sociale, to je problem ne, za vas. Pa še gospodu Siterju, ne. Socialna država jo ima vsaka država ima socialno politiko, daleč od tega, samo naša ima, naša je pač enostavno, je preveč lenuhov nastalo v tej naši in, upam, da razumete, kaj hočem povedati. Hvala lepa za pozornost.